Prezentowane sprawozdanie, chociaż krytyczne, wykazuje, że Turcja poczyniła w ostatnim okresie znaczące postępy, co umożliwia otwarcie kolejnych etapów negocjacyjnych. To najistotniejszy fakt dla procesu integracyjnego. W bieżących działaniach należy zwrócić uwagę na kwestie ochrony wolności słowa i środków przekazu oraz zapewnienia swobody działania wszystkim grupom etnicznym i religijnym.

Podejmowane natomiast reformy sądownictwa muszą odbywać się w oparciu o pełną gwarancję praw i wolności uznanych przez społeczność międzynarodową.

Ponadto bezpośrednie zaangażowanie Ankary w kwestie pokoju i demokratyzacji na Bliskim Wschodzie jest naszym żywotnym interesem, wymagającym również dyplomatycznego wsparcia.